Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen!

Bei der Diskussion wurde mir klar, dass die Situation in Europa sehr unterschiedlich ist. Es gibt Mitgliedstaaten, wo einige wenige Konzerne marktbeherrschend sind, und es gibt Gott sei Dank auch Mitgliedstaaten, wo es noch viele Einzelhändler gibt.

Dafür sind die Banken zuständig, nicht die bäuerlichen Genossenschaften! Auf den Prüfstand, Herr Kommissar, müssen auch die so genannten Listungsgebühren.

Um die Ernährungssicherheit für eine halbe Milliarde Menschen in der EU zu gewährleisten, sind faire Wettbewerbsbedingungen auch für unsere Bauern notwendig, so wie es in dem Bericht gefordert wird.

Als Demokraten müssen wir das akzeptieren, aber ich gehe davon aus, dass die große Mehrheit meiner Fraktion den meisten Punkten zustimmen wird, damit wir faire Bedingungen für unsere Bauern erreichen.